In realtà ritengo che anche nella formulazione dell'interrogazione, si tenga conto ovviamente, si può fare sempre meglio della necessità del coordinamento istituzionale. È chiaro che l'Iniziativa per l'occupazione giovanile, in particolare la Garanzia giovani, non possono funzionare senza un lavoro efficace che parta dal livello europeo, vada agli Stati membri e arrivi alle autorità locali e regionali. È una cosa essenziale io l'ho visto occupandomi molto del tema, girando i territori e parlando con gli operatori.